Hvala lepa in lep dober dan. Funkcija parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je pomembna oblika demokratičnega nadzora. KNOVS, kot, mu po navadi rečemo, naj bi nadzoroval obveščevalne in varnostne službe, vršil naj bi nadzor nad uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov, metod in ukrepov pridobivanja podatkov ter nad drugimi represivnimi in invazivnimi ukrepi, ki jih te službe izvajajo. Zdaj to je KNOVS v teoriji. V praksi pa je KNOVS v zadnjih dveh mandatih postal en tak izključen podaljšek propagandnega aparata desnice, najprej, pod taktirko gospoda Grimsa, zdaj pa, tudi pod vodstvom, gospoda Tonina očitno, bo šel v isto smer. Zaradi nedopustne zlorabe KNOVS-a za lastno propagando SDS, je član Levice, če se spomnite, v prejšnjem mandatu iz komisije celo izstopil. V času, ko se slovenske obveščevalne službe soočajo z resničnimi težavami, z aferami, z nepravilnostmi, sumi nekaznivega delovanja in tako naprej, se je KNOVS v zadnjih petih letih na primeru ukvarjal z varnostnimi vidiki prepovedi, nekega koncerta, nekega tretjerazrednega ustaškega, pevca, z obračunavanjem s komunisti preko tajnih depojev UDBE in seveda zimzeleno temo, napovedovanjem apokalipse, ki da bo prišla, zaradi prosilcev za azil. In če ste prebrali, priporočila, današnja priporočila, lahko ugotovite, da KNOVS zdaj zlorablja, da se KNOVS zdaj zlorablja naprej, še naprej, le da tokrat v malce bolj krščanskem duhu. Poglejmo praktično. S priporočili KNOVS ugotavlja, da nacionalno varnost strateško najbolj ogroža negativni demografski trend, ki povzroča kadrovski manko, predvsem pri slovenski vojski, pri policiji in drugih službah, ki skrbijo za nacionalno varnost. A sočasno jo ogrožajo tudi migranti. Vmes najdemo še očitno in namerno laž, da se lahko pričakuje še dodatni, rekrutacijski problemi, ki izvirajo iz dejstva, da sedemnajst odstotkov v Sloveniji živečega prebivalstva ni rojenega v Sloveniji. Zdaj pa si nalijemo čistega vina. Prvič, v Sloveniji po, zadnjih podatkih Statističnega urada živi šest celih ena odstotka tujcev. Drugič, pojavlja se vprašanje, a res imeti vrsticami sporočate, da lahko poklic policista opravlja samo nekdo, ki je rojen v Sloveniji in so v Sloveniji rojeni tudi njegovi starši? KNOVS se torej z drugimi besedami zavzema za diskriminacijo pri zaposlovanju na temelju rase, na temelju narodnosti, na temelju rojstva. Med vrsticami pa lahko zaznamo še ta vseskozi prisoten poziv k dvigu natalitete, ki bi ga bržkone najbolj plodno dosegli s prepovedjo splava in plačljivo kontracepcijo. V priporočilih se med grožnjami nacionalni varnosti znajdejo tudi resne težave pri vzpostavljanju vladavine prava in omejevanje svobode govora in seveda odgovornosti kakopak komunistov za oboje. Delovanje KNOVS-a in akti, kot so ta priporočila, so sramota. Niso nič drugega kot očitno zloraba komisije in njenih pooblastil, komisijo pa, ki naj bi predstavljala enega ključnih demokratičnih nadzorov nad izvajanjem najhujših posegov v zasebnost posameznikov, je desnica ugrabila za dosego svojih lastnih političnih interesov in koristi. Varnostnega sistema v prvi vrsti ne ogrožata niti demografska slika niti begunci. V prvi vrsti varnost v Sloveniji ogroža ravno hujskaški, propagandni aparat desnice, ki si je zdaj za dosego svojih lastnih interesov prisvojil še KNOVS. Varnostne in obveščevalne službe so zadnjih pet let praktično brez nadzora. Srečujejo se z resničnimi težavami. KNOVS se namesto z njihovim nadzorom ukvarja z organizacijo samopromocijskih akcij. Priporočila, ki jih obravnavamo danes niso nič drugega kot to. Zato jih v v Levici ne bomo podprli. Hvala. Hvala lepa. Blaž Pavlin bo predstavil stališče ...